Il faut évidemment que les investissements soient rentables. Ce que j'observe, c'est qu'en réalité, l'Europe ne souffre pas d'un manque de capital disponible. Le problème est un problème d'allocation de ce capital. Ce capital ne s'investit pas là où il devrait s'investir. Autrement dit, il va plus dans la spéculation, notamment immobilière vous l'observez à Paris, à Londres, à Bruxelles et ailleurs et dans les marchés d'actions. Selon nous, il s'agirait donc plutôt de rediriger les liquidités disponibles là où elles peuvent s'investir productivement plutôt que toujours rajouter de la liquidité supplémentaire. Alors, évidemment dans quelle proportion?

Mais posons nous la question de l'allocation des moyens avant de vouloir toujours créer des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, l'Europe est un continent riche, ne l'oublions pas, simplement son capital est alloué de manière tout à fait sous optimale.